Herr Präsident, meine Damen und Herren! Um eines vorwegzunehmen Mir als Sozialdemokratin ist es ein wichtiges Anliegen, bedürftigen Menschen zu helfen. Doch dabei steht für mich vor allem die Schaffung von Arbeitsplätzen im Vordergrund, damit die Menschen Chancen haben, sich selbst zu versorgen. Meiner Ansicht nach ist das Nahrungsmittelhilfsprogramm für Bedürftige in seiner jetzigen Form nicht der richtige Weg, um den Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen. Für mich sind das Almosen, und das wiederum ist menschenunwürdig. Relativ klar erscheint mir, dass der Kauf von Nahrungsmitteln und die kostenlose Verteilung an Bedürftige keine Agrarpolitik darstellt, sondern in den Bereich der Sozialpolitik fällt. Und nach der aktuellen Rechtsgrundlage ist Sozialpolitik Sache der Mitgliedstaaten. In Deutschland gibt es das System der Tafeln. Hierbei sammeln ehrenamtliche Helfer Lebensmittel ein, die beispielsweise von Supermärkten nicht mehr verwendet werden. In Anbetracht der Tatsache, dass in Europa jährlich 89 Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll landen, sind solche Initiativen sinnvoll, aber auch Almosen. Lassen Sie uns vernünftige Infrastrukturen schaffen, damit Menschen nicht auf Almosen angewiesen sind.